Señor Presidente, señora Ministra Secretaria de Estado, le damos la bienvenida a esta Cámara, que ha sido suya, y pensamos que, aunque esta materia no ha sido de su conocimiento, se toma interés por este paquete de asilo ―que ha sido un motivo de impulso en la Presidencia belga―, para que la Presidencia húngara realmente le dé un impulso también y, aunque

Pero quizá estos Estados miembros no consideran que la unificación de estos procedimientos mejoraría la calidad de la primera estancia ―como aquí se ha dicho― y disminuiría los recursos que actualmente se presentan y que tienen que ser gestionados por los Estados miembros que hoy más demandas de asilo reciben.

El efecto que produce la diversidad de procedimientos es que algunos Estados miembros soportan en mayor medida que otros estas demanda de asilo. La propuesta de la Comisión, al mejorar estos procedimientos, evitaría una gran cantidad de recursos y los movimientos secundarios, con lo que el coste de un sistema común de asilo sería menor unificando los procedimientos y evitando los gastos de acogida.

Tampoco tenemos en cuenta los costes humanos de todos aquellos que tienen protección subsidiaria durante años y permanecen en estos campamentos por el único delito de haber huido de guerras y de haber llegado en embarcaciones y de estar obligados a dejar su huella digital. El delito que han cometido es no tener dinero en origen para coger un avión y presentarse en los aeropuertos. ¿Ha pensado el Consejo que aligerar esos procedimientos evitaría no solo estas tragedias, sino el coste que está suponiendo para algunos Estados miembros el mantenimiento de esta situación?